Intussen struikelen media en politici in Europa al dagen over elkaar in het afroepen van strafsancties contra de dader, het regime in Riyad. Een verantwoorde afweging van de geopolitieke en economische effecten van de Europese strafmaatregelen is hierbij dringend geboden. Verdergaande implosie van het Midden Oosten dient te worden voorkomen. Dat wil ik onderstrepen.